l'on doit appeler aujourd'hui, je crois, la population indigène, et récuse même toute différence légitime portant sur la nationalité alors qu'il est assez légitime que, par exemple, les Français soient prioritaires dans leur pays comme les étrangers le sont dans le leur. Cette Europe là est incapable de protéger les droits fondamentaux. Nous n'avons pas été capables de protéger les deux réfugiés politiques les plus emblématiques qui nous avaient dénoncé l'espionnage américain, MM.

Edward Snowden, pour la honte de l'Union européenne et de l'ensemble des pays membres, n'a finalement trouvé refuge qu'à Moscou.

Julian Assange a dû vivre dans des conditions littéralement carcérales dans une ambassade sud américaine parce qu'il était poursuivi sous une imputation particulièrement grotesque venant de plaignantes suédoises.